Señora presidenta, quisiera plantear que la necesidad, ahora mismo, de una estrategia previa como lo fue Europa 2020 hace que desde la Comisión de Control Presupuestario nos preguntemos que justamente para valorar y evaluar el presupuesto de resultados no tenemos esa base fundamental de una estrategia sólida. Es decir, que ya no sirven solamente los componentes y comprometer el gasto en el presupuesto de una manera regular y legal, e incluso con errores cada vez más cercanos al 2 lo cual saludamos, pero necesitamos también resultados tangibles para las promesas que seguimos haciendo en materia de recuperación socioeconómica y creación de empleos dignos. Y el primer error en control presupuestario es infrapresupuestar las ambiciones nuevas y urgentes. De ahí que los gastos de la migración, la autosuficiencia cooperativa en seguridad y defensa, el refuerzo y europeización de la cooperación al desarrollo o la lucha contra el cambio climático, pero también la lucha contra la pobreza y el endeudamiento de la sociedad y los ciudadanos, necesitan, pues, un contraproyecto de presupuesto como el que hoy se presenta. Y necesitamos además, también, esas fuentes de recursos propios que eliminen el mercadeo final de la noche de los cuchillos largos. Saludamos la simplificación, aunque necesitamos menos objetivos e indicadores, pero más claros y significativos, así como ir alineando el presupuesto a los ciclos legislativos y también medidas para reducir la diferencia entre compromisos y pagos.